Quería empezar dándole las gracias al ponente, señor Millán, por su informe en el que, como siempre, nos presenta un trabajo serio y riguroso que, además, llega en un momento muy oportuno de nuestro calendario. Esta mañana debatíamos con el presidente de Francia, el señor Macron, la necesidad de que la Unión Europea tenga socios fiables en el tablero político para hacer frente a los retos globales

comisario se refería, hace un momento, a la gobernanza mundial, a su participación —como nos recordaba el ponente hace un momento— en el G20, a la lucha contra el terrorismo, al tema de las migraciones o el cambio climático. Australia, además, se ha comprometido seriamente en una relación muy estrecha en el ámbito defensivo con los Estados Unidos, como consta en el informe, y también tiene una excelente relación en su continente

Por lo tanto, entendemos que este Acuerdo pone en el rango de la primera división de las relaciones que tiene la Unión Europea las relaciones entre Australia y la Unión Europea, y esperamos que el mismo éxito que ha tenido este informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, estoy seguro que mañana lo tendrá en el Pleno.